Cuando nos acercamos al final de la legislatura parece que queremos hacer balance de la situación. Es lo que estamos haciendo con este informe de la Troika, pero tenemos que ser conscientes también de que no hay perspectiva suficiente para analizar en detalle y de forma completa el trabajo de la Troika. Es verdad que, a corto plazo, algunas de las medidas han tenido un impacto negativo en los ciudadanos, pero es verdad también que, a medio y largo plazo, la mayoría de las medidas tendrán consecuencias positivas en el crecimiento y en la creación de empleo. Además, deberíamos preguntarnos qué sería hoy de Europa —no solo ya de los países rescatados, sino de Europa— sin la actuación de la Troika. Me gustaría —ya que estamos haciendo balance de este informe— destacar el trabajo de los ponentes y felicitarles, tanto al señor Karas como al señor Hoang Ngoc, porque sin duda alguna han conseguido un informe equilibrado. Pero no nos engañemos, la Troika ha sido inevitable. La Unión Europea no contaba con instrumentos suficientes para afrontar una crisis de magnitud tal como esta a la que nos hemos enfrentado. Ha cometido errores, es verdad, la mayoría de ellos seguramente sean falta de transparencia y falta de legitimidad democrática, pero debemos aprender de los errores y este trabajo debe servir precisamente para eso para aprender de los errores y que esto sea un incentivo para seguir avanzando en la tan ansiada y necesaria unión económica y, en definitiva, unión política, porque entonces, cuando hayamos conseguido este resultado, seguramente